In Russland sind nicht annähernd vergleichbare Menschenrechtsverletzungen festzustellen, wie sie in der Türkei stattfinden, und mit der Türkei führen wir Beitrittsverhandlungen.

Wenn Sie Demokratie achten, dann müssen Sie auch die Zustimmung der russischen Bürger zu diesen beiden Gesetzen achten und Respekt davor haben. Das ist eine innere russische Angelegenheit, die die Russen selber regeln.

Russland schützt seine Werte wie Familie, und dafür ist Russland sogar Respekt zu zollen! Russische Bürger sind nicht wie wir, gehen nicht wie wir in die Knie vor gut vernetzten Randgruppen. Und daher können Sie Gift darauf nehmen Russische Bürger nehmen die heutige Debatte sehr gelassen.